Madame la Présidente, chers collègues, si nous voulons un budget ambitieux pour l'Union, nous devons être unis derrière le projet de rapport de nos deux rapporteurs, dont je salue ici, bien évidemment, le travail, et voter massivement pour le projet de budget général de l'Union européenne pour l'année 2020. Vu l'actualité de la semaine dernière et ses répercussions négatives sur les négociations portant sur le budget de l'Union européenne, il ne faut pas exclure le recours aux douzièmes provisoires, ce qui implique la reproduction du budget actuel par tranches mensuelles, et ce qui retarderait d'autant la concrétisation de nos ambitions, de nos priorités, qu'elles soient climatiques, sociales ou économiques.

De même, le Conseil, en rejetant pour le moment toutes nos propositions, ne semble pas vouloir chercher le compromis ambitieux. En votant massivement demain, nous lançons un signal politique fort d'unité pour un budget d'envergure permettant de réagir rapidement aux urgences d'aujourd'hui et de rencontrer les préoccupations de nos concitoyens pour le climat, la jeunesse, la nouvelle économie. Cette augmentation de 2,7 milliards est un signe tangible de notre volonté de mettre en œuvre une nouvelle génération de politiques et de programmes pour l'Union européenne.